Učinkovita raba energije najbolje odgovarja na ključne izzive, ki so pred nami. Na eni strani na klimatske spremembe, na drugi strani pa zmanjšuje energetsko odvisnost Evrope. Na neki način sem prav vesel, da je v teh dvajsetih letih, ko se Evropa intenzivno s tem ukvarja, pravzaprav že zmanjkalo teh plusov pri A ju, kajti to govori, da gremo v pravo smer, in, na drugi strani, kliče po spremembi, da bo takšno označevanje bolj točno oziroma bolj jasno za potrošnike. Zato podpiram, da se te oznake spremenijo, da gredo v razredih od A do G, da imamo zopet možnosti za napredovanje, kot radi rečemo, na eni strani, na drugi strani pa, da bo tudi kontrola nad izvajanem teh ukrepov učinkovita, kajti v preteklosti se je že postavilo večkrat vprašanje, ali so ti podatki, ki so na oznakah na teh izdelkih, točni.